Solidarnost je beseda, ki se največkrat izgovori v zadnjih dneh v Evropi, in podpiram ukrepe, ki jih je pripravila Komisija za Svet in bo dobil podporo jutri v Parlamentu, in pomoč Madžarski, Italiji, Grčiji. Najbrž bodo v naslednjih dneh potrebni tudi takšni ukrepi za Hrvaško in Slovenijo, kamor se vali val beguncev. Pogrešam pa iskreno pomoč tudi ostalima dvema evropskima državama, ki sta že utrpeli veliko gorja z begunsko krizo, to sta Makedonija in Srbija. Prepričan sem, da mora biti solidarnost tudi s tema dvema državama, kakor tudi z ostalimi, ki jih bo v naslednjih tednih prizadela kriza. Z državami Zahodnega Balkana mora biti iskrena solidarnost tudi na področju predpristopnih pomoči, kakor tudi pri bodoči kohezijski politiki, kajti če v Evropi ne bomo imeli približno enakih pogojev za življenje, ne glede na to, v katerem delu Evrope smo, bomo tudi v bodoče priča takšnim ali drugačnim begunskim krizam, ki si jih ne želimo.